Am votat în favoarea raportului deoarece acest program este crucial pentru apropierea de Uniune a statelor din vecinătatea estică deși, din păcate, nu li s a oferit încă o perspectivă clară de aderare. Aici mă refer în special la Republica Moldova, care a demarat reforme deosebit de importante începând cu anul 2009, iar rezultatele se văd. De asemenea, parafarea acordului de asociere și a celui de liber schimb, precum și implementarea cu succes a planului de acțiuni privind liberalizarea vizelor au avut loc într un timp record în comparație cu alte state. În virtutea principiului mai mult pentru mai mult, fac apel la Uniunea Europeană să acorde sprijin financiar cu prioritate Republicii Moldova atunci când va stabili alocările naționale din cadrul Instrumentului european de vecinătate.